Ich möchte eingangs dem Berichterstatter Daerden für die sehr effiziente und konstruktive Zusammenarbeit herzlichen Dank sagen. Mit ihm gemeinsam konnte ich als Chefverhandler der Europäischen Volkspartei das von der Kommission initiierte Netzwerk europäischer Arbeitsmarktverwaltungen erfolgreich realisieren, mitgetragen von unserer Ausschussvorsitzenden Berès in den Trilogverhandlungen von Kommission, Parlament und Rat. Wir besitzen heute ein weiteres exzellentes Instrument im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit und darüber hinaus schon in der Prävention am Arbeitsmarkt.

Erfolgreiche Modelle wie die Jugendausbildungsgarantie nach österreichischem Vorbild sollen ja bereits verbindlich genützt werden. Ja, und auch wir in Österreich können ohne weiteres von anderen lernen, zum Beispiel von skandinavischen Ländern, die sehr gezielt dafür sorgen, dass ältere Arbeitnehmer voll in Arbeit bleiben und nicht wie in vielen Fällen geschehen zu früh hinausgemobbt werden. Ganz wesentlich für das neue Netzwerk der europäischen Arbeitsmarktverwaltungen sind die qualitativen und quantitativen Kriterien, die diesem unterlegt werden. Sie sind für das nachfolgende Benchlearning essenziell, um nämlich die Erfolge der einzelnen Länder präzise bewerten zu können. Ergänzend begrüße ich auch, dass die europäische Internetadresse EURES, das Portal mit weit über 100000 Arbeitsstellen, gestärkt und besser bekanntgemacht werden soll.